Najlepša hvala. Spet imamo neki predlog, ki ki ga je nedolgo nazaj podobnega, malo drugačnega dala že Nova Slovenija, in ta vaš predlog prinaša tristo šestindvajset milijonov manj v državni proračun in to je dejstvo, ki ga je podala vlada v svojem mnenju. In se strinjamo, da je davčna razbremenitev potrebna, ampak v kontekstu nekega širšega družbenega dogovora. Še bolj pomembno od tega, od teh številk pa je to, da v širšem družbenem dogovoru končno že sprejmemo to, da kakšni družbi si mi želimo živeti, kakšno državo bomo mi razvijali. Če smo se odločili za solidarnostni model, in jaz upam, da smo se odločili za tak model, potem zniževanje davkov in to, kar sem slišala v vaši razpravi, kako se Ronaldo seli zaradi tega, ker so davčno bolj ugodna okolja, si mi želimo družbo, v kateri bo nekdo lahko imel trideset ferrarijev, nekdo pa ne za preživeti, si želimo tako družbo ali si želimo družbo, v kateri bomo ne uravnilovko delali, ampak bolj približevali zadeve. To se pravi, da ima delavec dostojno plačo, in da ima tudi direktor in tudi tisti, ki absolutno si zasluži višjo plačo, ampak ne enormno višjo plačo. Tako si nekako jaz predstavljam. In kvaliteta življenja v državi ni pogojena samo s tem, koliko nam pade v žep, seveda če si na socialni pomoči, če si tako reven, da težko prideš skozi mesec, se strinjam, to res ne omogoča kvalitete življenja, ampak za ta srednji razred, o katerem govorite, pa ni samo to, koliko nam priteče v žep, ker država s tem financira marsikaj, javno šolstvo, javno zdravstvo, ceste, domove za ostarele in tako naprej. In jaz mislim, da imamo v Sloveniji, čeprav govorite, da, Slovenkam in Slovencem se slabo piše, evo, to sem si zapisala, ker me je najbolj zmotilo, Slovenkam in Slovencem se piše precej dobro in jaz mislim, da v globalu, če gledamo, če bomo znali vzpostaviti sistem in popravili še neke pomanjkljivosti, lahko rečemo, da živimo dobro. Ne seveda vsi, a ne, imamo nekaj revežev in za tiste moramo mi delati in ustvarjati še močnejšo solidarnost. To je moje razmišljanje, pa vem, da se tule v nekem konceptualnem vidiku zelo razlikujemo, ampak jaz, mislim, da kvaliteta življenja, ki jo moramo omogočiti državljanom, moramo financirati in je ne zmanjševati. In kje kje bomo vzeli teh tristo petindvajset milijonov evrov, ki bi na ta račun šli ven. Kje bomo vzeli? Pri zobozdravstvenih storitvah? Pri tem, da bo treba porode plačevati? Jaz ne vem, kje bi vi vzemali? Vedno se to sprašujemo. Ampak če mi odvzamemo neki priliv v proračun, se moramo zavedati, kje bomo vzeli, a bo to z zmanjšanjem pravic naših državljanov, ki že tako ali drugače pravimo, da so prenizke. Pa sem mogoče toliko mlajša generacija. In v začetku razprave sem poslušala neki tak politični pingpong, kaj vse smo naredili in so bile bančne luknje, in je bilo pranje iranskega denarja in so bili afera TEŠšest in še mnogo afer, ki jih je bilo v naši državi. Se strinjam, ampak za nazaj bomo težko, popravili, razen s kazenskimi ovadbami in iskanjem odgovornosti. Tule se absolutno strinjam, ampak neke odškodninske odgovornosti za tiste ogromne zneske zgrešenih investicij v naši državi najbrž ne bomo nikoli dosegli. Zato je ključno, da v naprej pazimo, ne da se vedno obmetavamo samo za nazaj, kaj je vlada kakšna naredila, kaj kakšna vlada ni naredila, ne. Dajmo majčkeno bolj pogledati vnaprej. In jaz, sem tudi v komunikaciji s finančnim ministrom, pa nisem ekonomist, pa sem daleč od, številk, prišla do tega, da ima neko vizijo, kako vzpostaviti tudi razbremenitev plač. Tako da jaz pričakujem, da bomo na tem področju nekaj naredili, ampak nikakor in nikoli na račun tega, da bomo delali sski primanjkljaj, ki se bo rezultiral v tem, da našim državljanom manjšamo in kratimo neke pridobljene pravice. Hvala.